Dat is iets wat wij moeten koesteren in de Europese Unie.

Ik persoonlijk ben van mening dat het burgerschap niet te koop mag zijn.

Je kunt allemaal argumenten bedenken, maar er moet een persoonlijke binding zijn met dat land.

Er zijn ook voorbeelden van andere landen en ze kunnen allemaal verschillend geïnterpreteerd worden. Ik denk dat er een duidelijk verschil moet worden gemaakt tussen het burgerschap en een verblijfsvergunning in een bepaald land. Over dat alles bestaat veel verwarring, maar er is een toenemende tendens om bepaalde voorrechten te koop aan te bieden. Het antwoord van de Commissie, of de inleiding van de commissaris was een sterk antwoord wat mij betreft. Maar ik denk dat het op papier moet worden gezet en dat er duidelijke richtlijnen moeten komen aan de lidstaten wat acceptabel is in de Europese Unie en wat niet.